Und zwar Veränderungen, die bei Bürgerinnen und Bürgern ankommen, die sie verstehen, und nicht immer nur Reden über Veränderungen, die wir hier für notwendig halten und die sich dann am Ende doch nicht in dem Umfang verwirklichen lassen, wie wir das in der letzten Wahlperiode versucht, aber dann doch immer nicht geschafft haben. Ich habe, wie so oft, diesen letzten Gipfel beobachtet. Und ich fand, dass es eine gute Entscheidung war, nach Ypern zu gehen. Ich fand es natürlich gerade als deutsche Europäerin und deutsche Abgeordnete gut, nach Ypern zu gehen. Symbole zählen in der Politik. Gerade, wenn man einen Wahlkampf lang immer wieder gehört hat, dass die Vergangenheit doch heute gar keine Rolle mehr spielt, ist es gut, auch mit solchen Symbolen zu arbeiten. Es ist allerdings bedauerlich, dass, wenn ein so starkes Symbol gesetzt wird, am Ende ein Gipfel in Brüssel zusammenkommt, der gerade in der Auseinandersetzung über den Bruch der Friedensordnung in Europa überhaupt nicht gut entscheidet.

Wir haben ein Treffen der Staats und Regierungschefs gesehen. Wenige Tage zuvor war in Österreich ein neuer Vertrag mit Gazprom unterzeichnet worden. Wenige Tage nach dem Gipfel in Brüssel ist es so gewesen, dass 400 russische Marinesoldaten in Frankreich eingetroffen sind, um dort ausgebildet zu werden.

viel schwieriger und viel teurer ist, ein Land zu stabilisieren als es zu destabilisieren. Wenn die Europäische Union jetzt nicht wirklich bereit ist, Diplomatie mit konsequenten Wirtschaftssanktionen zu untermauern, dann mache ich mir ganz große Sorgen um die weitere Entwicklung im Osten unseres Kontinents.

Ich bin aber der Meinung, dass es wichtig ist, dass mit diesen Personalentscheidungen europäische Politik für die Bürgerinnen und Bürger erkennbarer werden kann, und dass es eine andere Verbindlichkeit geben könnte, wenn die beiden das ernst nehmen, was sie im Wahlkampf vertreten haben. Es wird unsere Rolle sein, darauf immer wieder zu drängen. Die Entscheidungen, die anstehen, sind bei diesem Gipfel in Brüssel wieder alle nur gestreift worden.

Die Energie Union ist ein Projekt, das bisher nicht vorangebracht worden ist, das insbesondere vom Energiekommissar Oettinger in vielen Bereichen fälschlicherweise blockiert und verwässert worden ist. Es könnte das Zukunftsprojekt der Europäischen Union sein! Es könnte das Innovationsprojekt der Europäischen Union sein, wo wir auf das Neue setzen und uns vom Alten verabschieden! Aber ich sehe eben da, dass die Männer des Alten wieder nach vorne geschoben werden. Was ich wirklich bedaure, ist, dass nicht nur Martin Schulz Parlamentspräsident geworden ist das finde ich eigentlich vielversprechend, weil er das zum zweiten Mal macht sondern dass die Entscheidung für Martin Schulz auch gleichzeitig eine Entscheidung gewesen ist für die Fortsetzung der Arbeit von Günther Oettinger. Der hat sich um dieses Zukunftsprojekt der Europäischen Union überhaupt nicht verdient gemacht, sondern er hat eigentlich den ganzen